Uniunea nu poate depăși recesiunea pe care o cunoaște doar prin aplicarea unor măsuri de austeritate. Ea are nevoie de creștere economică solidă, iar aceasta se construiește prin investirea în cercetare, dezvoltare și infrastructură.

Trebuie să acționăm rapid pentru a încuraja dezvoltarea unor industrii durabile și crearea de locuri de muncă.